Este Parlamento debe apoyar una solución política que pase por la libertad de los presos políticos, el cese de la violencia y el reconocimiento del rol de los movimientos sociales en las negociaciones. No nos equivoquemos, cuando muchos de los diputados de esta Cámara critican a Ortega, no lo hacen preocupados por los derechos humanos, sino por los intereses económicos de las multinacionales europeas. Cuando nosotros criticamos la situación en Nicaragua lo que defendemos es solidarizarnos con las demandas sociales en la construcción de un cambio, con vocación constituyente, que recupere el espíritu de la revolución sandinista, que tantas esperanzas generó entre las clases populares del mundo entero.